forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa lilja rafney magnúsdóttir tekur sæti